Dazu stehen wir nach wie vor.

Es wurden zwar viele Reformen durchgeführt und Demokratisierungsprozesse vorangetrieben

Doch dem stehen auf der anderen Seite besorgniserregende Entwicklungen gegenüber Innenpolitisch wird die Meinungsfreiheit erneut eingeschränkt, Journalisten und Politiker werden verhaftet. Sorgenvoll stimmt uns auch die Drohung des türkischen Ministerpräsidenten, während der zypriotischen Ratspräsidentschaft die Beziehungen zur EU einzufrieren. Dies ist völlig inakzeptabel. Der Reform und Demokratisierungsprozess muss dennoch weitergehen und fortgesetzt werden. Klar ist auch Die Türkei ist kein Bittstellerland, sondern ein Partnerland, mit dem die EU auf der Grundlage ihrer eigenen einstimmigen Beschlüsse Beitrittsverhandlungen führt. Vielleicht ist das manchen hier noch nicht aufgefallen. Und manche, die hier von Werten sprechen Da graust es mir, diese Werte auch nur im Ansatz zu sehen.